Jó lenne tudni, hogy az itt elhangzott javaslatokból mennyi fog majd megvalósulni.

Fontos, hogy ne csapjuk be magunkat, miközben a következtetéseket vonjuk. Még egy tisztázandó kérdés van, ami számomra ma a legfontosabb. Ez a mai napirendi pontnak a címe. Ne feledjük képviselőtársaim, biztos úr, közösen fogadtuk el a gazdasági kormányzásról szóló hatos csomagot, a szigorú fiskális politikát, most mégiscsak az eurózónáról beszélünk. Ez a cím számomra mást tükröz. Azt tükrözi, hogy vannak édes gyermekek, édes mostohák és vannak mostohák.